Conferința Rio 20 ne oferă șansa importantă de a discuta despre provocări globale precum exploatarea eficientă a resurselor, sustenabilitate și securitate alimentară. Vreau să subliniez două elemente importante în contextul rezoluției de mâine.

La fel se întâmplă și în alte state membre, precum și în alte țări din afara Uniunii Europene. Fermele mici care au un impact redus asupra mediului și care oferă securitate alimentară pentru milioane de oameni trebuie susținute și promovate. Al doilea element pe care îl subliniez are legătură cu mediul marin.